Señora presidenta, comisario, la democracia europea, el Estado de Derecho democrático es cosa de todos los europeos. Por eso es tan importante, ahora, este Parlamento. Y por eso es tan importante el trabajo de la Comisión Europea y por eso es tan importante su función, comisario Reynders. Necesitamos transparencia y necesitamos evitar cualquier arbitrariedad, porque es discrecionalidad de los Ejecutivos ultrarreforzados conocer por qué y quién está detrás de cada una de las medidas de restricción de nuestras libertades, porque están tocando el corazón mismo del Estado de Derecho democrático. Las malas decisiones, el ejercicio tóxico del poder son especialmente negativos y ponzoñosos en este momento, y la tentación del populismo también es más fuerte. Por eso necesitamos el ejercicio de este Parlamento. Y por eso no vamos a ser dóciles ante ninguna arbitrariedad ni discrecionalidad, tampoco de los Ejecutivos, del Ejecutivo y de la Presidencia de este Parlamento. Necesitamos poder realizar nuestro trabajo plenamente porque es más importante en este momento. Es así, sí.

Y por eso vamos a exigir en este Parlamento una comisión para que estudie objetivamente, técnicamente, qué ha ocurrido en la primera ola.

Y por eso necesitamos este Parlamento absolutamente activo, con todos sus poderes, con todas nuestras capacidades de representación, con todas nuestras capacidades como Parlamento. Y por eso necesitamos indicar cuáles son los datos reales.